Die Herren Kommissare grüße ich genauso wie den Rat und natürlich meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Gerade eben haben wir etwas von Klimawandel und der Bergregion gehört. Ich möchte ins nasse Element gehen und davon sprechen, was der Klimawandel für die Ozeane bedeutet.

Also auch da haben die Meere gesunde Meere eine wichtige Klimafunktion. Nun ist es so, dass zum Beispiel durch das Schmelzen der Eiskappen am Pol auch das Grönlandeis schmilzt ja eben das Wasser sich verändert Es wird weniger salzig.

Und natürlich hat das auch Einflüsse auf die Biodiversität, die es jeweils in den Zonen gibt auf Fischfang und auch vieles andere.